Přitom absolutně pomíjíme například jejich názor na plánované budování nových cizích základen na území Evropské unie. Konkrétně v Polsku a v České republice pokračují přípravy na umístění prvků systému americké protiraketové obrany. A konkrétně v mé vlasti, to jest v Čechách, se přitom absolutně přehlížejí zájmy a názory veřejnosti. Odtud z Evropské unie nezazněl jediný oficiální hlas na podporu zájmu občanů, pro které tu snad Evropská unie existuje. Přitom dvě třetiny lidí v České republice dlouhodobě odmítají cizí základnu. A to i přes mnohaměsíční více než dvouletou vysvětlovací a přesvědčovací kampaň. Podle mne je v EU něco špatně, když se zájmy lidí neodrážejí v našich dokumentech, když jejich názory nemohou být v zájmu demokracie brány v úvahu. Nedivme se pak, že se lidé od politiky Unie odvracejí, neberou ji za svou anebo ji rovnou odmítají.